Ce que nous proposons avec le verdissement du premier pilier, c'est une approche globale européenne avec trois mesures simples qui n'affectent pas ce qui existe dans le programme de développement rural, c'est à dire les mesures agri environnementales, qui sont spécifiques à une région ou à une autre.